með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar alþingis til að staðfesta fyrir íslands hins ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað sextíu og fjögur tvö þúsund og þrettán um breytingu á öðrum viðauka við e e s samninginn um tæknilegar reglugerðir staðlaprófanir og vottun of ella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og tíu fimmtíu og þrjú e s b frá sjöunda júlí tvö þúsund og tíu um kröfur varðandi gæði og öryggi líffæra úr mönnum sem eru ætluð til ígræðslu tilskipunin mælir fyrir um samræmdar reglur um gæði og öryggi við meðhöndlun líffæra í því skyni að auðvelda líffæragjöf milli landa á evrópska efnahagssvæðinu draga úr áhættu og hámarka árangur af líffæraígræðslum og tryggja öryggi líffæragjafa og líffæraþega sem geta verið búsettir í mismunandi e e s ríkjum þannig er kveðið á um að innleiða skuli landsrétt skilvirkt regluverk sem kveður á um samræmd gæðaöryggisviðmið sem gilda skuli frá upphafi líffæragjafar til loka líffæraígræðslu þá er með tilskipuninni jafnan reynt að stemma stigu við sölu á líffærum þó með óbeinum hætti sé en tilskipunin hefur meðal annars að geyma ráðstafanir sem eiga að gera það að verkum að ávallt sé unnt að tryggja rekjanleika þeirra líffæra sem ætluð eru til ígræðslu á evrópska efnahagssvæðinu innleiðing tilskipunarinnar á breytingu á lögum númer fjörutíu tvö þúsund og sjö um heilbrigðisþjónustu en gert er ráð fyrir því að innleiða tilskipunina með setningu reglugerðar með stoð í þeim lögum heilbrigðisráðherra hefur lagt fram lagafrumvarp á yfirstandandi þingi til breytingar á lögum númer fjörutíu tvö þúsund og sjö þar kemur meðal annars fram að innleiðingin muni hafa minni háttar áhrif á þá þætti heilbrigðisþjónustunnar sem tilskipunin nær til þar sem sú þjónusta sem veitt er hérlendis á þessu sviði uppfylli nú þegar þau gæðaöryggisviðmið sem kveðið er á um krafan um rekjanleika líffæra mun hins vegar leiða til þess að aukin útgjöld munu falla á embætti landlæknis en samkvæmt kostnaðamati með áðurnefndu frumvarpi rúmast sá kostnaður innan útgjaldaramma stofnunarinnar í fjárlögum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 virðulegi forseti að að lokinni umræðu þessari verði tillögu þessari vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar